Nun bin ich ja auch im Wahlkampf unterwegs gewesen Können Sie mir mal erklären, warum ich in ganz Deutschland im Jahre 2014 während des Wahlkampfes nicht ein einziges Plakat Ihres Spitzenkandidaten Juncker gesehen habe?